Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi podstawę wspólnej polityki rolnej, a jego nadrzędnym celem pozostaje rozwój gospodarczy i zwiększenie konkurencyjności wsi, w tym także tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. Liczę, że w najbliższych latach dofinansowanie obejmie szczególnie regiony o największym zapóźnieniu gospodarczym.

Niestety szereg rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym sprawozdaniu wydaje się nie sprzyjać tym przedsięwzięciom. Ponadto w pracach nad funduszami rolnymi obawę wzbudzają propozycje nadmiernych niekiedy obciążeń ekologicznych, mogących okazać się trudnymi do udźwignięcia dla wielu gospodarstw, szczególnie w uboższych krajach.